Cred că vecinătatea Belarusului și importanța sa în cadrul parteneriatului estic sunt argumente pentru a căuta soluția acestei situații și cred că trebuie să determinăm regimul de la Minsk să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor și să permită instaurarea democrației în țară. Pentru aceasta, ar trebui să existe progrese concrete, precum încetarea persecuțiilor împotriva opoziției, eliberarea deținuților politici, organizarea de alegeri libere și deschiderea Belarusului spre valorile europene. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere faptul că, izolați internațional, cetățenii din Belarus suferă o dată în plus, făcând cu greu față dificultăților economice, sărăciei, inflației record și deficitului comercial imens.